No, predvsem vidim tudi problem v, nadzoru kršitev, ne ... Saj, če bi če bi bil nadzor ustrezen, potem bi že tudi te firme, ki, ki jih danes najema država, bi tudi že te firme ustrezno plačevale svoje delavce in bi jih ustrezno tudi n, obravnavala. Tako da ... Mislim, da je veliko treba tudi na tej strani narediti. Vemo, da inšpektorjev je premalo, potem pa še vtis je v javnosti, da se inšpekcije pač lotevajo malih rib, velike pa pustijo pri miru in ta vtis je v, v veliki meri, posledica tega, da dejansko nekateri lahko kršijo v nedogled, in tukaj na ni samo to področje. Gre za vsa področja v Sloveniji, kateri, ki jih inšpekcije obravnavajo, tako da samo vidim tudi v tem velik problem in tudi na tem bo treba delati in pa da inšpekcije niso neki brezzobi tigri, ampak da lahko tudi dejansko nekaj naredijo.